herra forseti það líður sennilega nokkuð á þessa umræðu sem hefur fyrir margra hluta sakir verið athyglisverð þó ekki væri nema fyrir það að hér hafa sjálfsagt um eða yfir þrjátíu manns sett sig á mælendaskrá eða talað og það þýðir sem sagt að um hálfur þingheimur hefur

sem aftur endurspeglar að mínu mati þá tilfinningu margra og flestra væntanlega sem hér hafa talað að við séum stödd í býsna miklum erfiðleikum íslendingar og það séu þannig tímar fram undan að enginn getur látið sér það í léttu rúmi liggja eða vera óviðkomandi hæstvirts utanríkisráðherra er ekki lengur hér en ég hafði einmitt hugsað mér að gera athugasemdir við það sem hún sagði og vék að okkur og okkar málflutningi ekki bara almenns eðlis ég læt mér það í léttu rúmi liggja þó að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi um það einhver orð en að einu leyti vil ég mótmæla því sem hún sagði og það var að í því sem við höfum sagt um þörfina á

það undarlega er að þetta er einmitt sami hæstvirtur utanríkisráðherrann og fyrir um ári síðan eða tæplega það viðhafði sjálf þau ummæli að peningamálastefnan og tæki seðlabankann væru ekki að virka

þenslunni í landinu nú kemur sami hæstvirts utanríkisráðherra og segir að það komi ekki til greina að hrófla við þessum hinum sömu hlutum hjá seðlabankanum og kallar það ábyrgðarleysi að leggja hvað til að leggja til að þetta verði endurskoðað að fyrirkomulagið verði yfirfarið við ræðum það hvort frágangur mála frá tvö þúsund og eins og reynslan af því síðan að keyra á þeim lögum og þeim markmiðum sem þar eru sett sé nógu góð eða er árangurinn þannig að það sé engin ástæða til þess að velta því fyrir sér er hæstvirtur utanríkisráðherra svona hæstánægð með það að í sex ár af þeim sjö sem seðlabankinn hefur keyrt á þessum þröngu verðbólgumarkmiðum hafa þau ekki náðst og eru langt frá því í dag þau eru tíu komma fimm prósent utan við efri mörkin það er fjórtán komma fimm prósent verðbólga þegar hún má mest verða fjögur prósent bilið eitt til fjögurra og auðvitað tvö og hálft prósent miðjan langt langt frá því að vera í sjónmáli það er ekki ábyrgðarleysi hitt er hins vegar ábyrgðarleysi sem samfylkingin hefur eitt fram að færa hér í þessari umræðu þegar hennar snautlegi málflutningur er saman dreginn og það er að níða niður krónuna ég spái því að menn muni ekki eftir neinu sem samfylkingin hefur sagt hér í dag þegar frá líður öðru en því að hún var hér með sinn venjulega málflutning um að níða niður gjaldmiðilinn hann væri ónýtur hann væri stórkostleg byrði á okkur og honum þyrfti að henda ég hef aðallega áhyggjur af einu eftir þessa umræðu og það er sá kjaraskerðingartónn sem mér því miður fannst vera í máli hæstvirts utanríkisráðherra og jafnvel tekið undir hann af fleiri stjórnarliðum eins og háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni og var það kannski það eina sem talsmenn úr báðum stjórnarflokkunum virtust vera sammála um hér í dag það var það að ekkert væri fram undan nema bullandi kjaraskerðing hjá almenningi í landinu ég vara mjög við þessum málflutningi og ég segi við hæstvirtan forsætisráðherra það verður engin þjóðarsátt um það að láta óráðsíureikninginn í heild sinni og mistökin frá undanförnum árum í hagstjórn og efnahagsstjórn lenda núna allan í hausinn á heimilunum í landinu og þau þola það ekki hvað gerist hjá ungu skuldsettu fjölskyldunum í landinu sem núna hafa tekið á sig frá þrjátíu fjörutíu og upp í áttatíu þúsund krónur aukna greiðslubyrði á venjulegum íbúðalánum einum á örfáum mánuðum ef til viðbótar verður verulega skerðing á launaþættinum þá fyrst fáum við mála erfiðleika og almenna erfiðleika svo að maður tali nú ekki ef eitthvað af þessu fólki missir atvinnuna ég hefði viljað heyra hæstvirtur forsætisráðherra tala á öðrum nótum um þessi mál og að síðustu hefði ég viljað heyra hvernig ætlar ríkisstjórnin á næstu dögum og vikum að standa að því samráði sem hún er alltaf að tala um og boða en gerir ekkert gagnvart og verður stjórnarandstaðan höfð þar með í ráðum